Spoštovana gospa ministrica, ne gre za nič delati na pamet, pa postavljanje vprašanj, vprašanj, ki se ponavljajo. Gre za to, da se postavlja vprašanje, ali se, a je ta cesta umeščena v prostor skladna z resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta dva tisoč trideset, ki jo je sprejel ta državni zbor, novembra dva tisoč šestnajst in v kateri piše: "Z dnem uveljavitve tega nacionalnega programa se preneha uporabljati resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, iz leta dva tisoč štiri." O tem vam govorim. Rad bi pa rekel, da konec leta dva šestnajst je prenehal veljati nacionalni prometni model. Ali ste na Ministrstvu za infrastrukturo pridobili novelirano študijo s strani DRI-ja, Družbe za razvoj infrastrukture, ki je po zakonu pooblaščena za pripravo teh, pooblaščena za pripravo teh podatkov. In ali ste na osnovi noveliranih podatkov, za kar ste po zakonu tudi dovžni narediti, preverili, dosedanje projektne rešitve, ki so lahko zaradi novih ugotovitev bistveno drugačne in odpravile nekatere potrebe, ocenjene v preteklosti? Namreč, če morda štiripasovna hitra cesta na relaciji Arja vas-Velenje še na spodnji meji upravičenosti po pretoku vozil, je severni odsek, od Velenja do Slovenj Gradca absolutno neupravičen za štiripasovnico in namesto tega je primerna, kot je, predlagala, medresorska delovna skupina že dva enajstega, primerna rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe ceste v hitro dvopasovno cesto z izvennivojskimi križanji. In Korošci bi že zdavnaj lahko dobili to cesto, ki jim je potrebna in tudi za za državo je pomembna in najhitreje bi bila izvedljiva in okolju najprijaznejša varianta hitre ceste, ki bi hkrati privarčevala stotine milijonov za druge investicijske projekte, v kolikor bi se upoštevalo to strokovno mnenje, ki bi ta cesta šla. Hvala.